Zo moeten we ook breed met elkaar in dit Huis werken.

Het eerste is we noemen nu de landen bij naam. Ik vind dat een zeer goede zaak. Dan kan je ook veel gerichter naar deze landen werken.

Wat is er echt aan de hand?